Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous supposez, je pense, que je suis très déçue et j'ai envie de vous dire que non, malheureusement, la proposition de la Commission n'est pas le fruit d'un travail avec le Parlement, mais le résultat d'une soumission aux États membres.

Ce Parlement a pourtant voté clairement en mars maintenir la PAC et la cohésion, assurer la transition énergétique et écologique, stimuler les politiques phares de l'Union en triplant Erasmus, en doublant la garantie jeunesse et le programme biodiversité, en augmentant la recherche et l'innovation. Il aurait fallu aussi concrétiser le pilier social, respecter les accords de Paris, construire autour des objectifs du développement durable.

Ce Parlement avait fait une proposition, vous l'avez réduite à la variable d'ajustement budgétaire. Nous avions proposé des sanctions qui pénalisent les responsables, vous visez injustement l'ensemble des citoyens.

C'est maintenant au Conseil de se mettre au travail avec le Parlement pour aboutir à un accord.